Najlepša hvala za besedo. Vprašanje za gospoda ministra Zajca je, in tudi sem zelo vesel, da tako vztrajen in tudi zadnje čase zelo tudi zelo strokoven. Hvala. Zlasti v mestih, pa tudi drugje, predvsem na območju strnjenih naselij, kot so recimo gručasta naselja z okoli tisoč prebivalci, se se je se je že izoblikoval specifičen vzorec, ki ga prebivalci zelo dobro poznamo kot problem toplotne obremenitve oziroma toplifikacije. Problem toplotne obremenitve obremenitve se zlasti pojavlja v toplejših obdobjih leta in je posledica specifične rabe tal oziroma natančneje pozidanosti tal. Meritve so pokazale, da lahko razlika v temperaturi nad tako pozidanimi tlemi in nepozidanimi presežejo deset, stopinj Celzija, se pravi razlika, med pozidanimi in nepozidanimi. Na območjih, kjer prihaja do zelo strnjene pozidave, kakor tudi nad večjimi kompleksi, kot so tovarne in nakupovalni centri, se tako oblikujejo toplotni otoki, ki znatno zmanjšujejo kvaliteto bivanja, produktivnost, vplivajo pa tudi zelo na porabo energentov, s katerimi v v notranjih prostorih ustvarjamo ugodnejšo hladnejšo klimo, kar pa po drugi strani zopet prispeva k zvišanju temperature v okviru toplotnega toka. Zato me zanima , ali ministrstvo v strategiji prostorskega razvoja naslavlja tudi to problematiko in kako? Ali zbirate meritve o toplotnih otokih? Če da, za katera mesta oziroma kraje? Kateri ukrepi na področju zmanjšanja dodatnih toplotnih obremenitev obremenitev se že izvajajo, na primer pri izdaji dovoljenj za izgradnjo ali rekonstrukcijo? Imamo na primer, albedo koeficient, s katerim merimo odbojnost oziroma absorpcijo svetlobe, s čimer je povezano tudi večje ali manjše segrevanje materialov. Tako je na primer opečnata kritina za manjšo toplotno obremenitev boljša kakor pločevinasta, kamen boljši od asfalta, naravni materiali boljši kakor umetni, svetla barva je boljša kakor temnejša. Ali Potem pa še eno vprašanje: Ali načrtujete spremembe pravil glede pozidave velikih površin, na primer trgovski centri, tovarne, parkirišča, na način, da bi bilo na površini določene velikosti obvezno zasaditi določeno količino dreves z velikim pokrivnim prostorom, ravno z namenom zmanjšanja temperaturne obremenitve? Podatki kažejo, da drevesa lahko znižujejo temperaturo v svoji neposredni v svoji neposredni bližini od pet do petnajst stopinj Celzija v primerjavi s predeli mesta, kjer ni dreves. V primeru ozelenitve voja stavb, pa se na primer temperature zraka v okolici stavbe zniža za do štiri stopinje Celzija.